Herr Präsident, liebe Ratspräsidentschaft, lieber Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Bezug auf den mehrjährigen Finanzrahmen Wenn ich hier so die verschiedenen Erwartungen höre, dann glaube ich, dass die Position des Parlaments eine ziemlich vernünftige ist.

Wir wollen Freundschaft und Frieden. Deshalb gehört die Verteidigungspolitik auch gemeinschaftlich gestaltet, deshalb muss uns aber auch ein Anliegen sein Forschung, Wissenschaft, Innovation, Klimawandel, Digitalisierung.

Das heißt, wir müssen europäisch forschen.

Wir haben auch schon bessere Fortschritte in inhaltlichen Verständigungen innerhalb des Rates als vor dem letzten MFR. Beim Geld allerdings hapert es. Ich bin keine derjenigen, die dauernd sagt, es muss mehr sein. Aber wenn es neue Aufgaben und mehr Aufgaben gibt, dann wird nichts anderes übrig bleiben, als das ein Stück weit auch mit finanzieller Ausstattung zu versehen. Ich glaube, insofern ist die Position des Parlaments sehr konsequent.